Herr Kłosowski bitte entschuldigen Sie, wenn ich Ihren Namen nicht ganz korrekt ausspreche ich habe zuerst erklärt, dass ich und die Kolleginnen hier die blaue Karte, mit der Sie einem Kollegen oder einer Kollegin auf dieser Seite eine Frage stellen wollten, erst gesehen haben, als ich Herrn Coburn das Wort schon gegeben hatte.